Auch in Bahrain hat sich der Frühling direkt in einen Herbst gewandelt, und statt Demokratie und der Menschenrechtsbewegung Freiräume zu lassen, werden sie erdrückt.

Dabei kommt die Doppelmoral des Westens zum Vorschein, denn diese Staaten so auch Bahrain sind ja offiziell politische und wirtschaftliche Partner des Westens, und man sieht zu lange zu, wie Menschenrechte verletzt werden.

Wir sollten daher die Forderungen der EU im Hinblick auf die Einhaltung der Menschenrechte ernst nehmen. Wenn die nicht erfüllt werden, dann muss es Konsequenzen geben. Das heißt also dann ein Embargo für Rüstungsgüter, das Einfrieren der Gelder von Verantwortlichen, die Einstellung von Wirtschaftshilfeleistungen.